Mevrouw de Voorzitter, het is goed dat we vandaag dit debat hebben. Ik wil ook mijn complimenten geven aan mevrouw Ashton. Waar ik extra blij mee ben is dat we ook in het Europees Parlement nu lijken te komen met een stevige gezamenlijke tekst, een tekst die erkent en aangeeft dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat, conform de grenzen van '67, en dat ook Israël, en haar burgers, recht heeft op veiligheid.

Er is echter één ding dat ik mis in de resolutie.

Collega Pöttering heeft er al over gesproken. Wat denkt u van deze provocaties?